Voorzitter, ik kom uit Limburg, een prachtige grensprovincie in Nederland, ingeklemd tussen België en Duitsland. Welke kant ik ook oprijd vanaf mijn voordeur, ik kom altijd snel een grens tegen. Ik ben me dus als geen ander bewust van de enorme luxe die de open grenzen met zich meebrengen, en die zal ik ook altijd verdedigen hier.

Als wij die verworvenheid van het vrije reizen binnen Europa willen behouden, zullen we gezamenlijk het beheer en het management van onze buitengrenzen moeten verbeteren. Dat doen we via de gezamenlijke grens en kustwacht. Dat doen we via de controle van EU burgers aan de buitengrenzen. Dat doen we straks via ETIAS. En dat doen we vandaag met een belangrijke stap via het inreis uitreissysteem. Eindelijk brengen wij het grensbeheer van de EU naar de 21e eeuw, van middeleeuwse stempels naar computers en scans.

Het is een efficiënte en doeltreffende manier om te controleren wie echt Europa binnenkomt en hoe lang men wil blijven. We verkleinen de tijd die nodig is om die grens over te gaan, waardoor we het makkelijker maken voor reizigers met goede bedoelingen om naar Europa te komen, en door het gebruik van vingerafdrukken en gezichtsscans maken we het veel moeilijker om identiteitsfraude te plegen. Recente gebeurtenissen in Europa geven daar alle aanleiding toe.

De burgers van de Europese Unie hebben er baat bij.